Monsieur le Président, les critiques à l'égard de l'Inde, la plus grande démocratie au monde, entendues dans cet hémicycle se fondent sur une représentation des faits qui est mystificatrice. On se focalise sur la réforme constitutionnelle, mais on oublie la poussée séparatiste et la question de sécurité.

Une série d'attaques islamistes a eu lieu contre les forces de l'ordre, comme le 14 février, quand une voiture piégée a tué 40 policiers, ou le 2 août dernier, avec la découverte d'un arsenal qui aurait dû servir pour commettre un attentat contre les milliers de pèlerins hindous qui se rendent chaque année dans la grotte sacrée d'Amarnath.